doit assurer le contrôle d'origine, on va jusqu'à demander les codes de la localité d'où ces produits sont originaires, pour que les autorités douanières de l'Union européenne puissent assurer le contrôle. Toutefois, ce n'est pas une manière de transférer la responsabilité de la Commission aux États membres puisque la responsabilité du contrôle aux frontières incombe aux États membres.